Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema della libertà di stampa è un grande tema, molto delicato e complesso, anche perché le relative limitazioni vengono prodotte su piani diversi e non sempre facilmente identificabili, soprattutto da una lettura superficiale. Ci sono libertà che vengono negate attraverso atti legislativi è stato il caso dell'Ungheria ci sono altre libertà che vengono invece negate da processi di concentrazione che escludono i più piccoli oppure i più deboli e questi si vedono di meno, non sono immediatamente recepiti, il più delle volte e poi ci sono libertà che vengono negate in virtù della creazione di un conflitto di interessi tra chi gestisce una parte del sistema della comunicazione e contemporaneamente gestisce o svolge funzioni istituzionali o politiche di primo rilievo è capitato più volte nel corso degli ultimi anni nel mio paese. Credo tuttavia che tutte queste forme debbano essere accompagnate da un'attenzione crescente da parte nostra sul tema della rete. Oggi gran parte della comunicazione passa da lì e dunque è da lì che dobbiamo partire se vogliamo avere un processo che garantisca piena libertà a tutti, non limitandoci soltanto alle dimensioni tradizionali.